Centrum Monitoringu Wolności Prasy polskie kolegium społeczne złożone z wybitnych autorytetów dziennikarskich, o długiej historii, dużych zasługach dla obrony wolności mediów wyraziło swoje bardzo poważne zaniepokojenie dyskusją, głosami które się podniosły w belgijskiej Radzie Administracyjnej RTBF belgijskiej telewizji publicznej, na temat usunięcia transmisji mszy katolickiej z publicznej radiofonii i telewizji. Największą konsternację budzą motywy tych wypowiedzi, mianowicie to, że w ostatnią niedzielę sierpnia w większości kościołów katolickich na świecie czytano piąty rozdział listu do Efezjan świętego Pawła z zawartym tam opisem ideałów małżeństwa chrześcijańskiego. Otóż dla tych polityków zasiadających w Radzie Administracyjnej RTBF to jest nie do pogodzenia z ich genderowymi kryteriami to niestety pokazuje w jak poważnym zagrożeniu dzisiaj znalazła się wolność w wielu krajach Europy.